Zunächst einmal möchte ich sagen, es ist jetzt wirklich anderthalb Jahre her, dass die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hat. Der Vorschlag war notwendig, nachdem an mehreren Stellen in Europa und auch in Deutschland die Einlagensicherungssysteme nicht in der Lage waren, die Versprechen zu bedienen, die abgegeben waren, und zwar über die verschiedenen Bankensektoren hinweg. Die Kommission hat einen anspruchsvollen Vorschlag vorgelegt, und wir haben auch als Parlament die Augen vor der Krise nicht verschlossen. Es ist völlig klar Das Bankensystem ist unter Stress, und es kann nicht darum gehen, derzeit in diesen Stress noch Feuer zu gießen. Wir waren deshalb auch bereit, in einem Kompromiss, den wir hier fraktionsübergreifend gefunden haben, die Anforderungen der Kommission zur anzusparenden Einlagenhöhe deutlich abzusenken. Wir waren bereit, dafür zu sorgen, dass die Ansparzeit verlängert wird.

Trotz all dieser Kompromissbereitschaft war der Rat bisher nicht bereit, auf unsere Forderungen einzugehen. Ich bin mir sicher, die meisten Bürgerinnen und Bürger wollen das nicht. Sie wollen ein Sicherungssystem für die Einlagen, das ausreichend gedeckt ist, damit es glaubwürdig ist, dass risikoreichere Institute höher belastet werden als diejenigen, die weniger Risiken eingehen, und das in der Lage ist, den Bürgern das Geld schnell auszuzahlen. Wir können nicht mehr länger warten. Diese große Koalition der drei großen Länder, die das lange blockiert haben, weicht sich jetzt auf.

Ich freue mich, dass die Kommission bei den zentralen Forderungen hier an unserer Seite ist. Ich hoffe weiter auf gute Zusammenarbeit und baldige Verabschiedung im Interesse der Bürger.